Vous avez une légitimité, comme chacun et chacune des chefs d'État et de gouvernement, mais vous avez évidemment une responsabilité particulière lorsqu'arrive votre tour d'exercer la présidence. C'était la première fois pour la Roumanie et c'est vrai que, sur le plan du travail organisationnel, du travail administratif, on peut tirer notre chapeau clairement, la Roumanie a réussi son premier passage à la tête du Conseil.

Le Conseil lui même, à chacune de ses réunions, agite le dossier asile et migrations comme le dossier des dossiers, le dossier le plus important, celui qui ne souffrirait aucun délai, aucune autre priorité avant lui. Que dois je constater? Cela va faire quatre ans que le Conseil affirme cela, à chacune des conclusions des chefs d'État et de gouvernement migration, migration, migration, encore migration, frontière, frontière et que sais je encore. On attend encore une position du Conseil sur la réforme de l'asile et des migrations, ce paquet proposé, voici des années, par la Commission, et sur lequel ce Parlement s'est prononcé à une immense majorité je le disais ce matin de cinq groupes politiques, voici déjà deux ans. Qu'avez vous fait pour faire avancer les choses? Un des rôles, peut être moins visible, des présidents, c'est de débloquer, c'est de mettre de l'huile dans les engrenages.

Vous avez simplement acté le fait que vous avez décidé que le Conseil déciderait à l'unanimité, alors que cela ne se justifie pas, et l'unanimité fait évidemment que n'importe quel État membre peut tout bloquer. Et figurez vous qu'il y a plus qu'un État membre qui est prêt à tout bloquer sur ce sujet là.

Puis il y a cet autre aspect, il a été évoqué par mon prédécesseur, celui de la réputation. Lorsqu'un État préside l'Union européenne, il est absolument crucial que cet État, quelque part, incarne, représente les valeurs de l'Union. Or, quel spectacle nous donne votre gouvernement? Je dis bien votre gouvernement, je ne parle pas de la Roumanie. La Roumanie, comme la Hongrie, comme la Pologne, dont on parle souvent, comme tous les pays de l'Union européenne, a toute sa place dans l'Union européenne.

On dirait que cela absorbe l'essentiel de l'énergie politique des partis qui aujourd'hui sont au pouvoir dans votre pays. Et de ce point de vue là, je constate que les multiples rapports faits par le Conseil de l'Europe, par la commission de Venise mais aussi par l'organe anticorruption du Conseil de l'Europe, restent lettre morte.